Creo que está en la línea de lo que hemos señalado. Hay que afrontar la deforestación tropical en los países en desarrollo, eso es un factor fundamental para mejorar, además, las capacidades propias en los países en desarrollo, incluso en su propio beneficio, y con una participación habría que añadir de las poblaciones indígenas, de la población local, e incluso la implantación de sistemas nacionales de control de los bosques. Así que creo que, en este sentido, ha habido avances significativos en Copenhague y no se puede dudar de que la Unión Europea está teniendo, en este y en otros aspectos relacionados con la lucha contra el cambio climático, una posición de vanguardia, una posición de liderazgo. La crítica que se le puede hacer a la Unión Europea, en relación con Copenhague, es que ha quedado muy por delante de lo que se ha conseguido allí. La Unión Europea quiere afrontar esa cuestión de una forma mucho más profunda y por tanto en ello está, naturalmente los temas que usted plantea, que se vinculan estrictamente con la acción de la Unión Europea en relación con la lucha contra el cambio climático. El caso concreto que se menciona está naturalmente dentro de lo que es la puesta en práctica, la implementación de las medidas de lucha contra el cambio climático. Forma parte natural de ello el que se evite que haya una desnaturalización de esas acciones por el abuso de algunos de sus instrumentos y eso forma parte de la patología que pueda tener cualquier medida, ésta u otras, y, por supuesto, forma parte de las obligaciones que todos tenemos de vigilarlo estrictamente.